Señora Presidenta, oportuna pregunta oral que acojo, desde luego, muy favorablemente. La complejidad de la lucha contra la delincuencia transfronteriza debe hacernos intensificar la cooperación policial y judicial en materia penal.

2008. Su éxito hizo que nuevos Estados miembros quisieran adherirse al mismo hasta convertirlo en una herramienta propiamente comunitaria. Sin embargo, tal y como han demostrado las diferentes revisiones realizadas por la Comisión, la asistencia de múltiples agencias europeas con mayores o menores competencias en materia judicial y policial, la firma de convenios internacionales bilaterales y multilaterales de los propios Estados miembros, así como los diferentes sistemas de intercambio de información

Dicho esto, no obstante, comparto las conclusiones emitidas por la Comisión en su Comunicación del 7 de diciembre, ya que creo que no hay necesidad de crear ni nuevas bases de datos ni nuevos instrumentos de intercambio de información, sino que los ya existentes pueden y deben aplicarse de manera más coherente. Es necesario que esa normativa se adapte al Tratado de Lisboa dotándola de mayores salvaguardias y sometiendo sus iniciativas al escrutinio democrático en el Parlamento. Lisboa debe sustituir una decisión del tercer pilar, y todo ello sin olvidar los principios sustantivos del original Tratado de Prüm.

Salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, en particular su derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales, o lo referente a la necesidad, es decir las restricciones del derecho a la intimidad solo pueden justificarse si son lícitas, persiguen una finalidad legítima o son necesarias en una sociedad democrática. Esto también es Prüm.